Señor Presidente, la lucha contra la persecución de las minorías está en el centro del ideario de mi Grupo en materia de derechos humanos.

Creemos que la investigación oficial ha sido decepcionante porque no reconoce a los rohingya como una minoría, porque no señala responsables de la persecución y de las violaciones de los derechos humanos contra los rohingya y porque propone una suerte de que es inaceptable. Las autoridades birmanas deberían colaborar con el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania. Y toda discriminación y restricción de movimientos a los rohingya debe cesar. Los rohingya deben poder acceder a la plena ciudadanía y esta ley que se prevé para excluirlos de la ciudadanía birmana no debe ser promulgada. Las agencias humanitarias deben tener pleno acceso a las poblaciones necesitadas del Estado de Rakhine, y no lo decimos nosotros, lo dice el Derecho internacional.